hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti allsherjarnefndar á þingskjali sex hundruð fjörutíu um frumvarp til laga um ráðstafanir í kjölfar samnings við bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á keflavíkurflugvelli nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund pál þórhallsson frá forsætisráðuneyti veturliða þór stefánsson frá utanríkisráðuneyti árna sigfússon bæjarstjóra reykjanesbæjar sigurð val ásbjörnsson bæjarstjóra sandgerðisbæjar oddnýju harðardóttur bæjarstjóra í garði magnús gunnarsson formann stjórnar þróunarfélags keflavíkurflugvallar e h f og kjartan þór eiríksson framkvæmdastjóra þróunarfélagsins sameiginlegt erindi um málið barst frá bæjarstjórum reykjanesbæjar sandgerðisbæjar og garðs auk þess sem nefndinni barst tilkynning frá sandgerðisbæ frumvarp þetta sem er á þingskjali fjögur hundruð fimmtíu og átta er lagt fram til að taka af öll tvímæli um réttarstöðu á varnarsvæðinu á keflavíkurflugvelli í kjölfar samnings um skil bandaríkjamanna á svæðinu til íslenskra stjórnvalda ég tel í sjálfu sér ekki ástæðu til að fjalla frekar um efni frumvarpsins enda hefur það verið gert við fyrstu umræðu um málið að því er varðar skipulagsmál á svæðinu er í fyrsta lagi rétt að benda á sextugasta og fyrstu grein skipulags og byggingarlaga númer sjötíu og þrjú nítján hundruð níutíu og sjö eins og gert er í áliti allsherjarnefndar en þar kemur fram að utanríkisráðherra fari með yfirstjórn þessara mála og það er í samræmi við aðra málsgrein fyrstu grein frumvarpsins nefndin telur rétt að í þessum efnum verði litið til nýskipaðrar byggingar og skipulagsnefndar sveitarfélaganna þriggja á svæðinu það er reykjanesbæjar sandgerðisbæjar og garðs á þetta var sérstök ástæða lögð af hálfu umræddra sveitarfélaga allsherjarnefnd leggur til nokkrar smávægilegar breytingar á frumvarpinu sem er að finna á þingskjali sex hundruð fjörutíu og eitt auk mín standa að áliti allsherjarnefndar háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson með fyrirvara og háttvirtir þingmenn björgvin g sigurðsson með fyrirvara birgir ármannsson kjartan ólafsson og sigurður kári kristjánsson háttvirtur þingmaður kolbrún halldórsdóttir sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi en stendur ekki að áliti nefndarinnar háttvirtur þingmaður guðrún ögmundsdóttir sigurjón þórðarson og þórdís sigurðardóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins